virðulegi forseti ræða hæstvirtur innanríkisráðherra staðfesti að ráðherrann og ríkisstjórnin eru í fullkominni afneitun um ábyrgð sína á því klúðri sem nú hefur verið upplýst um og bendir á alla aðra en sjálfan sig þegar kemur að ábyrgð á málinu hæstvirtur ráðherra bendir á hæstarétt og reynir að gera lítið úr niðurstöðu hans á löggjafann og á framkvæmdaraðilana embættismenn í dómsmálaráðuneytinu landskjörstjórn og sveitarfélögin en ekki ríkisstjórnina ríkisstjórnin ber að mati ráðherrans ekki ábyrgð á þessu máli og það vantaði bara sjálfstæðisflokkinn í þessa upptalningu virðulegi forseti þetta heitir yfirklór og kattarþvottur því hin pólitíska ábyrgð liggur hjá meiri hlutanum á alþingi sem samþykkti þessi lög hjá forsætisráðherranum sem ber ábyrgð á frumvarpinu og lögunum og hæstvirtur innanríkisráðherra sem ber ábyrgð á framkvæmdinni henni verður ekki velt yfir á aðra með útúrsnúningum ríkisstjórnin er ekki ábyrgðarlaus á stjórnarathöfnum eins og hæstvirtur ráðherra reyndi að færa rök fyrir í sinni ræðu